Hvala lepa, spoštovani predsednik, predstavniki vlade, kolegi in kolegice. Zdaj, zelo težko je brati ta zakon in še težje je brati mnenje zakonodajno-pravne službe. S tem zakonom zakonodajalci, če bo ta zakon sprejet, boste povzročili še veliko nejasnost in pravno negotovost v Sloveniji glede koncesij, na eni strani. Na drugi strani, Evropska komisija toži Slovenijo zaradi tega, ker od leta dva tisoč štirinajst, ko je bila ta direktiva dejansko sprejeta, ni uveljavila te direktive. Kaj šele, da bi uredila koncesijsko področje. Koncesijsko področje pri nas. Postavlja se vprašanje seveda, zakaj se pravzaprav ta zakon potem sploh sprejema, zakaj se v Evropski komisiji, kakorkoli že, že prej tem ni uredilo to področje za Slovenijo posebej v tej direktivi. In drugo, komu je v interesu, da koncesije niso urejene v Sloveniji. Ali pa komu je v interesu, da so koncesije urejene v številnih področnih zakonih ki pač delujejo na svojem področju in kjer imajo posamezne inštitucije, posamezniki, združbe in tako naprej, seveda možnost, da pridobivajo te koncesije in da se dejansko, bom rekel, ta sistem v Sloveniji, ne, razkrije in ne naredi transparentnega. Komu je tukaj v interesu, ker tukaj se samo podaljšuje , če ne celo še povečuje, agonija netransparentnosti in nejasnost in pravne negotovosti. Prvo vprašanje za vlado je, koliko koncesij bo sploh podpisanih na podlagi tega zakona, če sploh kakšna bo in katere bodo. Drugo vprašanje je, kje je jasna razmejitev, kdaj se bo koncesija podpisovala na podlagi tega zakona, kdaj na podlagi področnih zakonov in koliko bodo tukaj zaslužili odvetniki, da bodo vse to dejansko uredili? Čemu je ta zakon pravzaprav namenjen, če se ne uredi koncesije pri nas v celoti. In seveda nekomu ni v interesu in to ni bilo v interesu prejšnji vladi in to ni v interesu sedanji vladi, kot izgleda. Ta sedanja vlada želi, da ta zakon gre skozi pod, bom rekel, pritiskom, da bo Evropska komisija zaračunavala devet, skoraj devet tisoč evrov za vsak dan, če ta zakon ne bo narejen, če ne bo uveljavljen, to je pritisk na poslance, zapomnite si, da Ustava Republike Slovenije, tam osemdeseti, enainosemdeseti, dvainosemdeseti člen, ko govori o neodvisnosti poslancev, je nad tem, to je pritisk zaradi izvršilne oblasti prejšnje vlade. In glejte v Slovenski demokratski stranki se teh igric ne gremo. Enostavno se teh igric ne gremo. In seveda bomo glasovali proti temu zakonu. Želimo pa si, da se koncesije uredijo v Sloveniji enotno za vse, da se pravila vzpostavijo za vse enaka, da se naredi sistem transparenten in tukaj je idealna možnost, da se to naredi, pa se ne. Zakaj se ne? Glejte, pa jaz mislim, da pet let, odkar je ta direktiva bila in še prej nekoliko let, ko je Slovenija sodelovala v Bruslju pri tej direktivi. Izvršilna oblast je sodelovala v Bruslju pri tej direktivi. Glejte to so leta in leta in leta. In jaz mislim, da tukaj gre seveda za namerno dejanje, da se to ne uredi. In še enkrat, glejte, v takšnih zadevah ne boste videli Slovenske demokratske stranke. Želimo si transparenten sistem za vse enak, enotna pravila in seveda s tem se bo tudi enotno, rabil oziroma uporabljal, denar davkoplačevalcev. Hvala lepa. Hvala, gospod poslanec.